frú forseti ég vona að formaður allsherjarnefndar finnist áður en umræðunni lýkur en ég vil byrja á að segja að það er alltaf ákveðið gleðiefni þegar skýrsla umboðsmanns alþingis kemur út og ég vil óska umboðsmanni alþingis og starfsfólki hans innilega til hamingju með þessa góðu og efnismiklu skýrslu sem er svo sannarlega nauðsynleg fyrir okkur hér á þingi sem eigum að stunda og beita eftirlitshlutverki gagnvart framkvæmdarvaldinu það er alveg ljóst og ég held að allir séu sammála um það að umboðsmaður alþingis er gríðarlega mikilvægt úrræði í okkar réttarríki ef svo mætti segja og í okkar réttaröryggi þetta er embætti sem hefur tekist mjög vel þetta er embætti sem nýtur óskoraðs trausts nánast allra aðila og stofnana í þessu samfélagi og þetta er embætti sem sinnir sínu hlutverki afskaplega vel því að það er mjög mikilvægt fyrir stjórnsýsluna og framkvæmdarvaldið að átta sig á því að stjórnsýslan er fyrir borgarana en ekki öfugt þetta regluverk umboðsmanns alþingis lýtur að því að auka hér réttaröryggi réttaröryggi í þágu borgaranna það er einnig mikilvægt að hafa það í huga að hér á landi eru ekki einungis til skráðar stjórnsýslureglur heldur einnig óskráðar þegar stjórnsýslulögin voru sett á sínum tíma var það ákveðið að hafa þau skýr og einföld en það hefur auðvitað það í för með sér að það þarf að túlka ýmislegt og þar gegnir embætti umboðsmanns alþingis lykilhlutverki í að túlka hinar óskráðu og að sjálfsögðu hinar skráðu stjórnsýslureglur við sjáum í þegar skýrslu að árið tvö þúsund og fjögur voru þrjú hundruð tuttugu og þrjú ný mál skráð en tvö hundruð sjötíu og níu fengu

það er hins vegar umhugsunarvert að á síðasta ári tvö þúsund og fjögur voru einungis fjögur frumkvæðismál en þau voru sex árið á undan og á síðasta ári lauk umboðsmaður alþingis þremur svokölluðum frumkvæðismálum sem eru mál sem hann tekur upp að eigin frumkvæði af þessum tölum sjáum við að frumkvæðismálin eru einungis um eitt prósent allra mála hjá umboðsmanni alþingis og það vekur auðvitað eftirtekt hversu fá þessi mál eru það skýrist að sjálfsögðu á skorti á peningum og mannafla að mínu mati þetta úrræði umboðsmanns alþingis er gríðarlega mikilvægt og við eigum að efla getu umboðsmanns alþingis í að taka hér upp mál að eigin frumkvæði en til þess þarf peninga og við sjáum það að í fjárlagafrumvarpinu sem nú liggur fyrir alþingi er einungis gert ráð fyrir einni milljón í að auka getu umboðsmanns alþingis til frumkvæðisathugunar að mínu mati mætti gera hér betur því að því miður eru næg verkefni fyrir umboðsmann alþingis hvað þetta varðar það er reyndar mjög ánægjulegt að sjá það að tvö

möguleikum þeirra til að hafa símasamband við aðila utan fangelsisins þetta er gríðarlega mikilvægt mál og við í allsherjarnefndinni höfum haft mikinn áhuga á fangelsismálum og þeirri stöðu sem fangar hafa og ekki síst þeirra samskipti við sína nánustu en það eru víða brotalamir virðist vera í því í núverandi kerfi varðandi samskiptamöguleika fanga við sína nánustu við settum ný lög um fangelsi og umboðsmaður alþingis hefur nú óskað eftir viðhorfi dómsmálaráðuneytisins til að sjá hvaða þýðingu ákvæði hinna nýju laga hafi um þessi álitaefni umboðsmaður alþingis hefur einnig skoðað mörk skatta og þjónustugjalda nokkuð ítarlega og er það vel hann mun ljúka sinni skoðun á því mjög fljótlega segir í skýrslunni umboðsmaður segir að þetta sé álitaefni sem er sífellt að aukast þar sem stjórnvöld eru sífellt að taka í rauninni í meira mæli en áður þjónustugjöld af þeirri þjónustu sem viðkomandi stjórnvald veitir mörkin milli skatta og þjónustugjalda er klassískt efni í lögfræðinni og ég ráðlegg og hvet umboðsmann alþingis að skoða hér umræðuna á þingi sem átti sér stað á síðasta þingvetri varðandi skrásetningargjald í háskóla íslands skoða það svona fyrir forvitni sakir því að þar fullyrtu margir þingmenn stjórnarflokkanna fullum fetum að umrætt gjald væri þjónustugjald þótt við bentum ítrekað á að þetta gjald stæði undir allt annarri þjónustu en þeirri sem laut eingöngu að skráningunni þarna tel ég að nokkrir þingmenn hafi ruglað allillilega mikilvægum hugtökum það er þjónustugjöldum og sköttum og gjöldum og upphæð þeirra gjalda sem eru ákvörðuð í sjálfum lögunum eins og er í tilviki skrásetningargjaldsins í háskóla íslands en það er mjög mikilvægt fyrir þingmenn að átta sig á þessum grundvallarmun því að það er ekki leyfilegt að rukka hærra þjónustugjald en sem lýtur einmitt að viðkomandi þjónustu eins og ég sagði áðan tel ég að við ættum að gera betur varðandi það að tryggja getu umboðsmanns alþingis í að stunda svokallaðar frumkvæðisathuganir við sáum að eitt af slíkum frumkvæðismálum var hafið í sumar eftir ósk stjórnarandstöðuflokkanna hér á þingi um úttekt á stöðu mála og vinnubrögðum er tengjast einkavæðingarferlinu því máli verða væntanlega gerð skil í skýrslu þessa árs sem er ekki til umfjöllunar hér en við sjáum hvað þetta er mikilvægt úrræði ekki bara fyrir borgarana heldur jafnvel stjórnarandstöðuflokkana hér á þingi og það sýndi sig í þessu máli þegar umboðsmaður alþingis fór af stað til að skoða einkavæðingarferlið og kallaði eftir upplýsingum frá forsætisráðuneytinu sem hann fékk frú forseti sem fyrr sjáum við að langflest málin er að finna hjá dóms og kirkjumálaráðuneytinu eða nánast þriðja hvert mál sem kemur á borð umboðsmanns og að einhverju leyti er það eðlilegt að hlutfallið sé hærra í því ráðuneyti en hjá öðrum manni finnst þessi tala samt vera í hærri kantinum og vonandi verður hægt að ná því hlutfalli niður hjá þessu mikilvæga ráðuneyti en þó hefur hins vegar þróunin undanfarin ár verið að hlutfallið hefur verið að hækka frekar en hitt frú forseti umboðsmaður alþingis gerir að umfjöllunarefni samskipti við stjórnvöld sem auðvitað skipta gríðarlega miklu máli en umboðsmaður alþingis hefur sagt við háttvirtir þingmenn í allsherjarnefnd að hann hafi skynjað ákveðið metnaðarleysi hjá stjórnvöldum og jafnvel þekkingarleysi og því ber okkur öllum að huga að og reyna að bæta úr í langflestum tilvikum fara viðkomandi stjórnvöld eftir álitum umboðsmanns alþingis og er það að sjálfsögðu vel en umboðsmaður nefnir hér tvö dæmi þar sem viðkomandi stjórnvald fór ekki eftir sérstökum tilmælum umboðsmanns alþingis í öðru tilvikinu var það dóms og kirkjumálaráðuneytið og síðan í hinu tilvikinu ónefndur sjóður það er auðvitað alltaf alvarlegt þegar stjórnvöld fara ekki eftir álitum umboðsmanns alþingis en þannig er bara raunveruleikinn og úrræði umboðsmanns alþingis ná ekki lengra umboðsmaður alþingis er ekki dómstóll og menn geta að sjálfsögðu deilt um

í skýrslunni talar umboðsmaður alþingis um mikilvægi þess að stjórnvöld tileinki sér umburðarlyndi gagnvart borgurunum og sýni skilning við tökum að sjálfsögðu undir það en í þeim kafla skýrslunnar um viðbrögð stjórnvalda gagnvart þeim sem leitað hafa til umboðsmanns alþingis tekur umboðsmaður alþingis út þrjú málefni og það má finna hér á blaðsíðu tuttugu umfjöllun um það það er auðvitað mjög alvarlegt þegar umboðsmaður alþingis sér ástæðu til að setja í skýrslu sína eftirfarandi orð með leyfi forseta það kemur þó af og til fyrir að viðbrögð fyrirsvarsmanna

séu þess eðlis að þau geti haft áhrif á hvort almenningur jafnt einstaklingar sem fyrirtæki leiti til umboðsmanns alþingis þetta tengist máli sem varðar háskóla íslands og háskóla íslands og stúdentaráð umboðsmaður segir einnig aðeins fyrir neðan það með leyfi forseta ég tel ástæðu til að gjalda varhug við viðbrögðum stjórnvalda af því tagi sem þetta bréf ber með sér gagnvart þeim sem leitað hefur til umboðsmanns alþingis seinna segir ég legg áherslu á það að alþingi hefur með lögum veitt borgurunum heimild til að leita með sín mál til umboðsmanns alþingis og er það til þess fallið að hamla því að borgararnir nýti sér þann möguleika ef viðbrögð stjórnvalda við afskiptum umboðsmanns eru með þeim hætti sem umrætt bréf háskóla íslands lýsir þetta er auðvitað alvarleg aðfinnsla sem umboðsmaður alþingis finnur að viðkomandi stjórnvaldi borgararnir verða að eiga mjög greiðan aðgang að umboðsmanni alþingis og það má ekki vera neitt í umhverfinu eða í viðbrögðum stjórnvalda sem getur hamlað þeim aðgangi umboðsmaður alþingis nefnir einnig annað dæmi með leyfi forseta segir hann í þessum sama kafla athugun umboðsmanns alþingis á máli einstaklings sem ber fram kvörtun hefur þá sérstöðu til dæmis umfram reksturs dómsmáls að ákveði umboðsmaður að taka málið til athugunar er það alfarið ákvörðun hans að hverju hún beinist og er umboðsmanni veittur réttur til að krefja stjórnvöld um þær upplýsingar og skriflegu skýringar sem hann þarfnast starfs síns og í gagna viðkomandi máls stuttu síðar segir hann í sama kafla það

leitað og fengið hefur álit hans á þann veg að niðurstaða umboðsmanns hafi byggt á takmörkuðum gögnum og ófullnægjandi upplýsingum með öðrum orðum segir umboðsmaður að stjórnvöld hafi ekki látið umboðsmanni í té allar upplýsingar um gögn málsins eins og lög áskilja viðkomandi stjórnvald um þriðji punkturinn sem umboðsmaður alþingis bendir á skýrslu sinni lýtur að ef svo mætti segja ímyndarvinnu ráðuneyta og stjórnvalda sem álit umboðsmanns alþingis beinist að í fjölmiðlum þar er hann að gera að umtalsefni fréttatilkynningar og viðbrögð stjórnvalda og ráðuneyta við tilteknum álitum umboðsmanns alþingis ég ætla ekki að fjalla ítarlega um það þar sem það gengur á tímann en það er auðvitað mjög mikilvægt að trúverðugleiki umboðsmanns alþingis sé ekki skertur með nokkrum hætti og sé stjórnvald ósátt við niðurstöðu umboðsmanns alþingis ber stjórnvaldi einfaldlega bara að fara dómstólaleiðina en ekki einhverja aðra leið en frú forseti eins og ég sagði hnökrar við stjórnvöld eru sjaldgæfir en það er umhugsunarvert sem umboðsmaður alþingis sagði í samtali við morgunblaðið þann sjötta júní tvö þúsund og fjögur og er vert að rifja það upp hér við umræðuna þar sagði umboðsmaður alþingis það setur að mér mestan kvíða þegar ég tel mig geta merkt að einhvers konar hroki ráði afgreiðslu eða framkomu þeir sem starfa í þágu hins opinbera verða að gæta þess að stjórnsýslan er ekki til fyrir starfsmenn hennar hún er til að þjónusta borgarana og leysa úr málum þeirra samkvæmt þeim lagareglum sem settar hafa verið ég þarf auðvitað ekki að rifja það upp fyrir þingheimi að undanfarin missiri hafa viss stjórnvöld brugðist með harðari hætti gagnvart álitum umboðsmanns alþingis en oft áður meira að segja hafa vissir ráðherrar verið að kalla niðurstöður umboðsmanns alþingis lögfræðilegar vangaveltur fræðilegar vangaveltur og talað um umboðsmann eins og hann sér einhver álitsgjafi úti í bæ maður vill auðvitað trúa því að umboðsmaður alþingis sé meira en það og hafi þannig vigt að menn virði hans niðurstöður en það segir auðvitað heilmikla sögu að þegar umsækjendur að háum embættum eins og að embætti hæstaréttardómara segja opinberlega að það þýði ekkert að leita réttar síns hjá umboðsmanni alþingis í ljósi þess hvernig stjórnvöld og ráðherrar fara með völd sín og niðurstöður umboðsmanns en það er mjög mikilvægt að ráðherra fari ekki að grafa undan trúverðugleika og því trausti sem umboðsmaður alþingis býr yfir og þarf að búa yfir það sagði auðvitað heilmikla sögu þegar umboðsmaður alþingis neyddist í fyrra til að setja sér sérstakar samskiptareglur í sex liðum gagnvart stjórnvöldum í kjölfar símtals til hans frá þáv forsætisráðherra en slíkar samskiptareglur tel ég vera einsdæmi eftir því sem ég best veit mig langar að rifja hérna að lokum upp eitt mál

því að guðni ágústsson landbúnaðarráðherra var fríaður af ákæru um vanhæfisskipan í stöðu rektors landbúnaðarháskólans á hvanneyri

lið sem ég fyrir mitt leyti tel fullsvarað í rökstuðningi mínum frá fjórtándu september tvö þúsund og fjögur mat og hæfi og hæfni þeirra umsækjenda sem hér um ræðir þar með talið frammistaða þeirra í starfsviðtölum liggur hjá landbúnaðarráðherra og er efnislegt endurmat með umbeðnum samanburði á einstökum umsækjendum ekki á valdi umboðsmanns alþingis klukkan sýnir reyndar fjörutíu og fimm sekúndur eftir ókei þá þarf ég að ljúka ég tel að við þurfum að gera betur við umboðsmann alþingis og sá þingmaður sem hér stendur það er fátt sem ég vil ekki gera fyrir viðkomandi embætti við sjáum það að embættið fær um áttatíu milljónir á ári sem til samanburðar er fimm sinnum lægri upphæð en til dæmis bændasamtök íslands fá þannig að við þurfum að gera betur við viðkomandi embætti svo að þetta embætti geti sinnt sínu hlutverki enn betur en það gerir